Signora Presidente, l'Unione europea ha un senso se oltre a gestire il presente punta ad investire sul futuro. Per questo motivo l'attenzione alla gioventù è strategica ed essenziale, a patto che alle parole si facciano seguire i fatti. Sappiamo che nel febbraio 2013 il tasso generale di disoccupazione giovanile nell'Unione europea corrispondeva al 23,5 percento, che 14 milioni di ragazzi sono disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, i cosiddetti neet questa nuova sigla che purtroppo abbiamo ormai cominciato a conoscere, anche perché il numero dei neet è pericolosamente aumentato in tutta l'Unione europea, considerato anche che numerosi giovani svolgono lavori informali, temporanei, senza prospettive, senza alcun rapporto con le loro qualifiche o ambizioni professionali. Dobbiamo dunque provare a fare sul serio, riconoscendo che il primo ciclo della strategia per la gioventù necessita di essere rafforzato, che le ambiziose dichiarazioni del Consiglio europeo sugli impegni per i giovani devono essere messe in pratica, anche perché il pacchetto per la crescita annunciato nel 2012 consisteva in una parziale riassegnazione di finanziamenti strutturali che erano già stati promessi e impegnati, che c'è insoddisfazione nel constatare che gli Stati membri sono rimasti fondamentalmente fermi rispetto alla richiesta di misure specifiche a favore della gioventù. Per tutti questi motivi è importante l'approvazione del nuovo programma dell'Unione europea sull'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, con un capitolo dedicato in particolare alla gioventù. Dobbiamo però continuare a rafforzare la formazione e l'orientamento professionale, facendo attenzione a che i fondi strutturali a favore dello sviluppo regionale siano anche indirizzati verso la competitività, l'istruzione, i tirocini di qualità e i posti di lavoro.